Alles Bauten, die, obwohl von der EU finanziert, dort auf öffentlichem Grund, ohne Vorabinformation der israelischen Behörden, errichtet wurden illegal und gesetzwidrig. Nehmen wir an, das wäre in Deutschland passiert. Diese Bauten würden umgehend abgerissen, die Fördermittel zurückgefordert und Verantwortliche kämen vor Gericht, vielleicht sogar ins Gefängnis. Deshalb meine Frage, Frau Mogherini Nimmt die EU hier ganz offiziell den Bruch von Verträgen und illegales Bauen in Kauf, um Fakten gegen unseren engen Partner Israel zu schaffen? Provoziert ECHO mit dieser Förderung die rechtlich wasserfeste israelische Reaktion? Wird die EU weiter akzeptieren, dass hier mit Fördergeldern, mit Steuermitteln unserer Bürger, illegale Bauten errichtet werden? Und provokant gefragt Warum wird Israel trotz Gewalt anderer als einziges Land so scharf von der EU kritisiert, die hier das ungerechtfertigte Urteil der UN Behörden ungeprüft übernimmt?